Voorzitter, ik wil het vanavond hebben over een van mijn beste vrienden. Hij is niet alleen talentvol, grappig en soms een beetje irritant, maar hij woont toevallig ook samen met een man. Net zoals iedereen in zijn of haar leven heeft het hem tijd gekost om zichzelf te leren kennen en gelukkig kan dat in Nederland. Wij hebben veel rolmodellen waar jonge mensen van kunnen leren dat je gewoon jezelf mag zijn. Dat er nu in Europa in 2019 steden zijn waar dat niet kan, is voor mij onbestaanbaar. Daarom wil ik me vanaf deze plek richten tot al die jongens en meisjes die er op dit moment achter komen wie ze zijn. Wij staan achter jou. En wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ook jij kan uitgroeien tot die talentvolle, grappige en soms ook irritante persoon die zo waardevol is in vele levens. Net zoals mijn beste vriend.